Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Berichterstatter und unserem Ausschussvorsitzenden bedanken, der uns in vielen, vielen Trilogrunden mit einer Geduld und einer Exzellenz durch die Beratungen geführt hat.

Ansonsten finde ich, dass die Richtlinie wirklich auch ein Meilenstein ist Wir vereinfachen die Verbreitung von TV und Radioprogrammen im Internet, indem wir das Rechte Clearing einfacher gestalten. Inhalte werden europaweit künftig leichter verfügbar sein, aber und das ist mein wichtigster Punkt zu fairen Konditionen. Ich glaube, wir haben mit der Richtlinie eine gute Balance zwischen dem Schutz der europäischen Filmschaffenden einerseits und den Interessen der Rundfunkveranstalter und der Verbraucher geschaffen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Koproduktionen aus dem Ursprungslandprinzip, das in dieser Richtlinie für Rechte Clearing verankert ist, ausgenommen werden das halte ich für wichtig, um künftig auch bei den Filmen die Finanzierung sicherzustellen. Europa ist nicht nur ein Markt, sondern lebt von der Vielfalt seiner Kulturen, und ich glaube, dass wir durch die Richtlinie auf die Vielfalt in der ganzen Europäischen